Međutim, s druge strane želim jasno reći da ne dozvoljavam monopol na obitelj nekome tko dolazi samo s desnog političkog spektra, obitelj pripada svima nama. Ja ovdje govorim i kao ponosan otac troje uspješne djece, koja već imaju svoju djecu, dakle imam i unuke, i vrlo sam radostan i sretan zbog toga. Uvjeren sam s druge strane, kao čovjek koji nije isključiv, da sve ono što može učiniti naša šira zajednica, javne ustanove za odgoj i obrazovanje djeteta, također nema alternativu. Ono što roditelji mogu napraviti, nema alternativu. Ali ono što javne ustanove mogu napraviti sa znanjem i iskustvom koje imaju ljudi koji rade u javnim ustanovama, ne smijemo podcijeniti.

Moramo razgovarati i o činjenici postojanja istospolnih brakova, to je tema koju ne smijemo odbaciti i ne smijemo odbaciti djecu koja su odgajana u takvim brakovima. Podržavam ovu raspravu, mislim da je ona dobrodošla, ali isto tako, očekujem od Komisije da također usmjeri ovu raspravu na jedan balansirani i prihvatljiv način za sve nas koji smo u